Les entreprises, les employeurs et les législateurs nationaux doivent faire face à une évolution extrêmement rapide et brutale du marché du travail.

Il est de notre responsabilité de prendre les devants et d'encadrer ces nouvelles pratiques. Il nous faut aussi prévenir des pratiques potentiellement abusives dans le travail domestique, dans le travail à temps partiel marginal, parfois de très courte durée, le travail basé sur des chèques et surtout le travail lié aux plateformes numériques. Car la législation est trop souvent à la remorque des évolutions sociétales. Lors de l'élaboration de ce texte, encore insuffisant, certes, j'ai, au nom de mon groupe ENL, fait des propositions et apporté mon soutien à certaines propositions concrètes du rapporteur. Il est indispensable que tous nos concitoyens soient protégés de la même manière, quelle que soit la précarité de leur emploi.

C'est la fragilité de nos entreprises qui provoque l'instabilité de l'emploi. Si je m'oppose à ce modèle qu'on cherche à nous imposer, je sais aussi qu'il faut pallier des situations plus urgentes. L'Union européenne tente aujourd'hui d'estomper ou de réparer les conséquences des dégâts qu'elle a elle même provoqués en partie.